Sono sicura che faremo anche questa volta un ottimo lavoro. In particolar modo condivido al cento per cento le parole dette dal Commissario, quando ha detto che forse questa nella quale ci troviamo a vivere è la nuova normalità. Non è un caso che tutte le volte, signor Commissario, che ci siamo trovati in quest'Aula a dibattere di questi temi, era appena accaduta o era in corso una catastrofe naturale. Per fortuna meno grave delle altre, ma anche in questi giorni si è abbattuta sulla nostra Europa, e sull'Italia in particolare, un'ondata di maltempo. Noi abbiamo ancora per esempio in Emilia Romagna e in altre regioni migliaia di sfollati, collegamenti interrotti, ingenti danni. Allora non basta, l'abbiamo visto, anche se efficace, quanto messo in campo dall'Unione europea non basta, soprattutto, come ha detto Lei, quando vari paesi si trovano simultaneamente a dover affrontare la stessa catastrofe, lo stesso disastro.

Noi abbiamo bisogno di aumentare la capacità di agire rapidamente e con efficacia, ma soprattutto abbiamo bisogno di rafforzare la prevenzione e la preparazione, che sono alla base, come ha detto Lei, ma sono anche il modo migliore per prevenire la perdita di vite umane e le